Spoštovani predsedujoči, visoki zbor. Torej, Pomanjkanje električne energije je en od največjih udarcev poleg finančne krize, ki jo lahko doživi sodobno gospodarstvo. Od obdobja industrializacije naprej imamo v bistvu dve obliki tovrstnega pomanjkanja. Tisti, ki smo starejši, se spomnimo, kako je bilo v konec šestdesetih, v začetku sedemdesetih let, ko smo imeli večurne prekinitve dobave električne energije zaradi hitre in nekoordinirane rasti, industrije, nastajanje novih tovarn, ki so trošile električno energijo, gradnja elektrarn temu, temu ni sledila. Sodobnem svetu je najbolj slavna kriza pomanjkanja električne energija ali električni mrk ali black out, kot mu rečejo tisti, ki berete tudi mednarodno, je kalifornijska kriza iz leta dva tisoč ena, je posledica tržnega regulacije, se pravi, vojnega trga tudi na gospodarjenju z električno energijo in dejstvo je, da na trgu ni dovolj, intenc, ni dovolj namenov, da bi se vzpostavile, dovolj velike kapacitete in slej ko prej pride do pomanjkanja električne energije. Zato sem jaz ustavljal celo vrsto novih regulacijskih mehanizmov, vloge države in podobno, ki skrbi, da do takih električnih mrkov ne pride. Ko pride do električnega mrka, se namreč ustavi vse, še več kot pri finančni pri finančni krizi. To sta dve tipični neravnovesji sodobnega, gospodarstva. Holding Slovenskih elektrarn je nastal, kot odziv, Slovenije na uvajanje trga, v gospodarjenju z električno energijo se v želji, da tudi mi kot konkurenčno sposobni proizvajalci stopamo stopamo na ta trg. V obdobju do sedaj je v glavnem holding, investiral naprej v zmogljivosti, gradil je elektrarne na spodnji Savi, Gen energija je vstopil tu kasneje. Zgradil je prvo veliko črpalno elektrarno v Avčah, in, gradil oziroma zgradil, zgradil je TEŠ šest, ki naj bi zamenjal, TEŠ ena, dva in tri in deloval bistveno učinkoviteje od dosedanjih, blokov štiri in pet. poraba premoga v TEŠ šest je tretjino manjša od porabe premoga za isto proizvedeno kilovatno uro električne energije v blokih, štiri ali pet. Obratno pa lahko bloka štiri ali pet ostaneta v rezervi, če zmanjka elektrike pri nas ali okolici, na ta način zagotavljata zagotavljata varno oskrbo. Seveda se pa to rezervo tudi plača in prinaša dodatni, dodatni dohodek. Torej, Rudnik, premoga Velenje, morate vedeti, je eden najbolj produktivnih rudnikov na svetu po organizaciji, ima posebno velenjsko odkopno metodo, je rezultat, našega znanja, se ves čas in tudi širi v po po svetu, tam, kjer imajo dovolj velike plasti, uporabljajo to metodo in rudnik tudi uči oziroma eksperti učijo potem, rudarje, montaniste okoli po svetu, kako se, kako se, to metodo, to metodo uporablja. S seveda povečanim izkoristkom premoga je pa potem tudi rezultat, rezultat bistveno večji. Ko je bila, investicija v TEŠ šest načrtovana, je, so bile cene, opreme, ki so v glavnem vezane na ceno, jekla in, in kovin, sorazmerno nizke. V obdobju hitre industrializacije, Kitajske so se začele povečevati in od tod je bil tisti val prvih prvih podražitev. Se pravi, zanimivo pri tem je, da se s s tonažo te opreme, avtomatsko povečuje tudi tudi njena njena cena. Cena znanja je tu sorazmerno manjša od cene od cene materiala. Tako da ta prva podražitev je bila pač posledica je bila posledica, inflacije, pozneje so jo s pogajanji znižali, sadili ste pa dve podražitvi, za kateri pa jaz vzroka, ne bi, nisem uspel zaznati in zato me veseli in tudi podpiram preiskovalno komisijo, da se ugotovi u, kako je prišlo do tiste podražitve nad, osemsto petdeset ali devetsto milijonov evrov. Tudi pri tej ceni morate vedeti, dragi moji, je TEŠ šest precej konkurenčnejši od elektrarn na plinsko, na plinsko-parni, s plinsko-parno tehnologijo, da ne rečem o od vetrnih elektrarn ali od sončnih elektrarn. Te so konkurenčne zato, ker dobivajo ogromne subvencije tudi elektrarna spodnji Savi dobivajo subvencije, če ne bi bile bistveno manj donosne. Ogromne subvencije, Te subvencije se vse financirajo iz, tistega dela, ki ga plačajo potrošniki električne energije nad proizvodno ceno in so v Nemčiji dosegle enormne ravni, podpirajo tam predvsem, vetrno energijo, in viške energije te vetrne energije potem plasirajo na trgu na debelo leipziško borzo in tu so zato cene na debelo tako strahotno padle. Če bi TEŠ šest prodal elektriko samo na italijanski trg, ki ima sorazmerno omejene transportne poti, bi bil že donosen, če bi, če ne bi bilo teh velikih več deset, mislim, deset- in večmilijardnih, mislim, da je devetnajst milijard zadnji podatek, če se prav spomnim, subvencij na nemškem za vetrno energijo, bi bil že zopet donosen. In ko se bodo te subvencije ustavile, bo že zopet donosen. Gre pa za seveda, proizvodni kompleks samo TEŠ šest predstavlja eno tretjino proizvodnje, ki v električne energije, ki jo v Sloveniji rabimo. Se pravi, gre za pomembno, pomemben dobavitelj, pomemben del varnosti dobave slovenske slovenske električne energije. Kako se je trg odzval na te velike subvencije, ki jih po vseh državah izvajamo? Kako se je trg izzval v Evropi? Seveda so postali ogroženi tradicionalni proizvajalci zaradi, padca cen na debelo in trg se je zelo posebnim capacity remuneration mehanizmom, ki mu rečejo, se pravi, država je začela subvencionirat določene elektrarne, da sploh obstajajo. Na ta način je dolgo časa živela tudi trboveljska elektrarna, dokler je lahko uporabljala trboveljski premog, danes pa to seveda tako na nemškem, v Angliji in drugod, na veliko že uporabljajo v strahu, da bi jim ključni proizvajalci propadli, ko se nehajo subvencije obnovljive vire, pa potem, pa potem proizvodnje proizvodnje ni. Jaz upam, da bo nekaj podobnega uvedeno tudi pri nas. Če pa bi se slučajno zgodilo, da rečemo: "Okej spustimo vse dol po vodi." Zanimivo je, da tisti, ki najbolj trdijo, kako in drugače in tako, spustimo se po vodi, zadevo zaprimo. Ne. Potem potem bo seveda, Slovenija postala, zelo odvisna na področju uvoza električne energije in ni težko si predstavljati, kaj se bo zgodilo. Prenosnih zmogljivosti imamo dovolj, samo ceno nam bodo pa postavili približno na italijanski ravni. Mi mi ne bomo imeli ceno a električne energije avstrijsko, imeli imeli bomo italijansko, precej višjo ceno električne energije vplačevali kot zdaj, in kot bi jo proizvajali, če bi proizvajal TEŠ šest. Jaz mislim, da bo pač ta preiskovalna komisija lahko tudi, ugotovila celo vrsto okoliščin kdo, kje, kaj in kako je bil imenovan, je peljal ta projekt, če ga je peljal in kako ga je peljal in zakaj ga je peljal, to jaz dosti informacij nimam, sem pa opazil najmanj to, da ključni ljudje so bili imenovani, ki so ki so peljali to investicijo in ki so tudi imeli informacije, so bili imenovani v obdobju dva dva tisoč do dva tisoč štiri. Niso bili imenovani, niso bili deležni tistega kadrovskega cunamija, ki je bil sicer neracionalen, ampak tule ga pač, tule ga ni bilo. Ne zaradi različnih razlogov, jaz jih ne vem. Tako da če bi končal, bi povedal samo še to, seveda imamo tudi pri nas velike, te subvencije, več kot sto milijonov so dosegle, mislim, da so lani že šle sto štirideset nekaj podobnega v obnovljive vire električne energije. Razlika med nami in Nemci, ki se s katerimi se tako radi mi jih imamo kot benchmark, a ne, kot primer je pa ta, ne, da v Nemčiji se vsaj proizvodnja povečala, ne, pri nas se pa proizvodnja električne energije vsaj do leta trinajst, ko imam podatek, se pravi, od leta deset do leta dva tisoč trinajst, ko so se te subvencije enormno povečale, se pa sama proizvodnja ni, ni povečala, ne. Ker ni, veste, zakaj ne? Tam veter je, tule pa sonca ni dovolj. Plačujemo pa vendarle, ampak seveda preiskovalne komisije za to ne bomo ustanovili, ne, zdaj pa zakaj zakaj s tem vprašanjem pa končujem tole razpravo.